nous l'avons fait à deux conditions.

Je pense donc que le débat que nous tenons ce soir est un débat juste, utile, démocratique et qui doit apporter la preuve de l'efficacité. Nous sommes dans une situation absolument critique du point de vue de l'Union européenne et nous voyons bien que cette crise met à mal les fondamentaux mêmes de la solidarité entre les États membres et particulièrement vis à vis de certains États membres. Les nouvelles qui nous viennent de Roumanie ne font qu'aggraver cette situation où, compte tenu de l'incertitude politique provoquée par les conséquences de cette crise notamment, nous sommes dans une grande difficulté. Mais je ne voudrais pas que nous reproduisions ici des erreurs du passé, et notamment celles que nous avons pu qualifier d'erreurs du FMI qui, il y a une dizaine d'années, appliquait des recettes qui, au fond, aggravaient le mal. Et je marque un profond désaccord avec mon collègue Jean Paul Gauzès lorsqu'il nous incite à ne pas exercer des contrôles tatillons et à attendre la prochaine demande pour examiner la qualité de l'utilisation de l'aide.

C'est au moment où on engage l'aide que l'on peut définir la conditionnalité et l'Europe a suffisamment payé, me semble t il, dans de nombreux domaines, de ne pas examiner la conditionnalité de l'aide pour fermer les yeux dans ce cas. On ne peut pas accepter aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, que ce soit les plus vulnérables qui paient les politiques d'ajustement.

Personne, dans ce Parlement, ne vous a, Monsieur le Commissaire, indiqué que telle était la voie que nous voulions suivre. Mais nous ne pouvons pas accepter que l'engagement du budget de l'Union européenne, de notre solidarité vis à vis de la Lettonie se fasse au détriment des plus vulnérables car nous ne pensons pas que c'est la voie du rétablissement de la solidarité et de l'équilibre de l'économie lettone.